Lo scorso 31 maggio il tribunale dell'Unione europea ha annullato due decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, con le quali si irrogava una sanzione all'eurodeputato Korwin Mikke per le dichiarazioni rilasciate nel corso di due sessioni plenarie. Nella sessione del 7 giugno 2016, l'onorevole aveva definito i migranti spazzatura umana che non ha voglia di lavorare.

Tuttavia, credo fermamente che sia mio dovere, sempre, sanzionare chi afferma che le donne sono esseri inferiori. Non rinuncerò mai a difendere l'uguaglianza tra donne e uomini. Lo devo a tutte le donne che, a prezzo di enormi sacrifici, hanno conquistato nei secoli i loro diritti e che, nonostante questo, rimangono ancora oggi vittime di discriminazioni e violenze in ogni paese dell'Unione europea. Ho chiesto al Servizio giuridico del Parlamento di valutare la possibilità di presentare ricorso contro la decisione presso la Corte di giustizia. Ne discuteremo, anche questa sera, all'Ufficio di presidenza. Lo devo a mia madre, che non c'è più, ma anche a mia moglie, a mia figlia e a tutte quante voi.